Präsidentin! Ich habe den Eindruck, dass mit solchen Entschließungsanträgen hier die Asyl Lobby immer wieder versucht, die Rückführung von afghanischen Migranten zu verhindern. Wir müssen einfach erklären, die Politik in Afghanistan der Militäreinsatz ist gescheitert.

Denn in Frankreich werden Künstler wie Diendonné verurteilt wegen politisch nicht korrekter Meinungen. In Österreich geht man für 15 bis 20 Jahre in Haft für politisch nicht korrekte Meinung.

In Deutschland will man eine Partei, die NPD, verbieten. In Griechenland wurde die politische Führung inhaftiert, und man will eine ebenfalls eine Partei verbieten.